Am votat pentru această rezoluție deoarece îmbunătățirea accesului la apă contribuie la creșterea calității vieții populației.

Consider că aspectele legate de mediu și climă ar trebui luate mai mult în considerare în cadrul dezbaterii privind eradicarea sărăciei. Susțin necesitatea protejării resurselor de apă și includerea acestei probleme pe agenda conferinței Rio 20. Utilizarea eficientă a apei este importantă nu doar pentru mediu, ci și din punct de vedere economic.

În același timp, este necesară reevaluarea finanțărilor disponibile, pentru a crește accesul populației la aceste servicii.